Pani Przewodnicząca! Komisarz Frans Timmermans powiedział, że największe kłopoty mamy z egzekucją tego wszystkiego, co sami stanowimy powiedział prawdę, trafił de facto w sedno. Natomiast dodam, że mamy jeszcze jeden problem problem czasu. Bardzo wolno reagujemy na dynamicznie zmieniającą się sytuację. Nie nadążamy z redukcją zjawiska podrzucania odpadów niebezpiecznych, produkowania odpadów niebezpiecznych i braku odpowiedzialności za produkcję odpadów niebezpiecznych. Mamy wielki kłopot także z problemami fiskalnymi, na przykład łatwiej jest dzisiaj żywność wyrzucić, niż ją komuś podarować, bo jest ona opodatkowana. Musimy zdecydowanie szybciej reagować na te wyzwania, które dynamicznie zmieniający świat cywilizacji nam krótko mówiąc podkłada.